var frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sjö tekið út úr fjárlaganefnd gegn vilja mínum gegn atkvæði mínu og það laut einmitt að þeim kafla í fjáraukalögunum sem snertir rekstur fyrrum varnarsvæða á keflavíkurflugvelli það er sölumeðferð a eignum og einnig líka á samningum og þeim skuldbindingum sem eru á bak við gjöld ég hef ítrekað óskað eftir gögnum í fjárlaganefnd frá fjármálaráðherra sem þetta mál heyrir undir ég hef ítrekað óskað eftir gögnum um alla samninga sem lúta að sölu þessara eigna hvernig verð var fundið hvort gætt hafi verið þar jafnræðis ég hef líka óskað eftir gögnum um samninga sem gerðir hafa verið um verkkaup þjónustu og annað af hálfu þróunarfélagsins sem er á ábyrgð fjármálaráðherra og ég tel að við getum ekki herra forseti þingið geti ekki tekið frumvarp til fjáraukalaga til umræðu fyrr en þessi gögn eru öll komin frá og óvissu eitt varðandi það um áreiðanleika þessara gagna og umgjörð þeirra ég tel að það sé nauðsynlegt og alveg skilyrðislaust nauðsynlegt fyrir þingið að það fái þessi gögn fram og ég skora á hæstvirtan forseta að beita sér gagnvart fjármálaráðherra að þessi gögn verði lögð fyrir þingnefndir